Vážená paní poslankyně, jenom jsem se Vás chtěla zeptat, zda víte o tom, že Česká republika má již deset let platný zákon na ochranu proti domácímu násilí a že tento zákon je funkční.